Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir haben es gerade vom Hohen Vertreter gehört In Libyen spielt sich ein politisches Drama ab, und zwar ein politisches und humanitäres Drama direkt vor unserer Haustür. Dieses Drama hat viel zu lange viel zu wenig Beachtung gefunden.

Die Not ist groß. Ich finde, die seit Sonntag geltende Waffenruhe in Libyen ist ein Schritt nach vorne. Das Land und die Menschen brauchen jedoch das haben wir gehört einen dauerhaften Frieden. Die Bundesregierung und speziell die Bundeskanzlerin unterstützen seit geraumer Zeit Aktivitäten, einen dauerhaften Frieden in Libyen herzustellen.

Libyen soll künftig ein souveränes, ein friedliches Land sein.